Sie haben darauf hingewiesen Heute beginnt in Genf eine weitere Runde der Syrien Friedensgespräche. Die Erwartungen, dass es diesmal zu einem Durchbruch kommt, sind dennoch weiterhin sehr gering. Allerdings gibt es die durch Russland initiierte Vereinbarung von Astana, gibt es Anlass zu vorsichtiger Hoffnung, denn die Vereinbarung sieht die Schaffung von sogenannten Deeskalationszonen vor. Die EU muss sich nun dafür einsetzen, dass zur Überwachung dieser Zonen der UN Sicherheitsrat eingebunden wird, insbesondere mit dem Ziel, eine Blauhelmmission dorthin zu entsenden.

Es ist gut, dass die EU einen nationalen Aussöhnungsprozess in Syrien fördern will und dafür erwartet und einfordert, dass die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen werden. Daran müssen sich alle EU Mitgliedstaaten politisch und finanziell beteiligen. Ich fordere die EU Mitgliedstaaten auf, den im Dezember von der UN beschlossenen Mechanismus zur Untersuchung von Kriegsverbrechen in Syrien angemessen zu unterstützen. Aussöhnung und Rechenschaft für im Krieg begangene Verbrechen sind für eine friedliche Zukunft unerlässlich. Ebenso rufe ich dazu auf, die syrische Zivilgesellschaft sowohl in Syrien als auch im Exil als vollwertige Akteure an der Zukunftsgestaltung ihres Landes zu beteiligen. Die EU sollte vor allem diejenigen stärken, die sich für Menschenrechte, die Gleichstellung der Frau und den Aufbau demokratischer Strukturen einsetzen. Ich begrüße es ausdrücklich, dass die EU weiterhin einen maßgeblichen Beitrag zur humanitären Hilfe in der Region leisten will er ist dringend notwendig. Gleichfalls möchte ich aber auch betonen, dass geflüchtete Menschen aus Syrien großzügig in resettlement Programmen in der EU Aufnahme finden, und dass wir legale Zugangswege für diese Opfer des Krieges schaffen und dass sie in angemessener Weise in Europa Schutz finden.